Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil er ganz einfach auch die Grundlage darstellt, wieder ernsthafte Verhandlungen nicht nur mit der Kommission, sondern vor allen Dingen auch mit dem Europäischen Rat aufzunehmen.

Denn verlässliche Finanzen sind eine Grundlage, um überhaupt eine verlässliche Planung zu machen und stabile Reformen.